Początkowa euforia została niestety w krótkim czasie stłumiona przez wzrost przemocy oraz pogłębiającą się stagnację gospodarczą. Sytuacja nadal daleka jest od stabilizacji, a ciągłe demonstracje i krwawe zamieszki coraz bardziej pogrążają Egipt w chaosie.

Największy niepokój od miesięcy wzbudzają regularne, niczym nieuzasadnione ataki islamistów na przedstawicieli chrześcijańskiej mniejszości koptyjskiej.

Oczekuję od obecnie rządzących pilnych działań na rzecz powstrzymania tych bestialskich aktów terroru. Egipt pozostaje kluczowym partnerem gospodarczym Wspólnoty w basenie Morza Śródziemnego, dlatego niezbędne jest zaangażowanie Brukseli w rozwiązanie konfliktu w tym kraju. Szczególnego znaczenia nabiera konieczność wsparcia narodu egipskiego w trudnym procesie przemian. Mam nadzieję, że nadchodzące wybory prezydenckie odbędą się w poszanowaniu demokracji. Liczę, że przyjęta niedawno konstytucja, choć w wielu miejscach niedoskonała, umożliwi funkcjonowanie państwa w oparciu o międzynarodowe standardy polityczne. Apeluję do tymczasowych władz w Kairze o zagwarantowanie nieskrępowanej działalności międzynarodowych misji obserwacyjnych.